Señor Presidente, esta mañana hemos tenido el debate sobre la Resolución relativa al programa de trabajo de la Comisión, pero varios grupos políticos que representan una mayoría muy amplia de esta Cámara hemos decidido solicitar el aplazamiento de la votación de esta Resolución hasta el mes de septiembre, para tener en cuenta los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo y la Resolución que acabamos de aprobar sobre ese Consejo Europeo, así como para poder madurar con mayor serenidad una resolución común que exprese la voz de este Parlamento de cara al trabajo de la Comisión en el período último ya